Mimo sceptycyzmu niektórych państw członkowskich wynikającego z reżimu Białorusi, jak i z procesu byłej premier Julii Tymoszenko na Ukrainie, uważam, że polska prezydencja powinna konsekwentnie kontynuować działania na rzecz pogłębienia współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności na rzecz podpisania umowy stowarzyszeniowej

Wierzę, że szczyt w Warszawie, a także forum i konferencja o roli społeczeństwa obywatelskiego przyczynią się do większej dynamiki procesu zbliżania krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Chciałbym również zwrócić uwagę na znaczenie wzmacniania wymiaru regionalnego w tej integracji. Przykładem takim może być inauguracja przez Komitet Regionów w dniu 8 września w Poznaniu działalności Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego.